C'est à dire non application du principe de reconnaissance mutuelle dans un secteur et dans un marché qui n'est pas un marché comme les autres, qui est celui des jeux en ligne et, en même temps, respect du principe de subsidiarité active, ce qui veut dire en même temps une plus grande et plus forte coopération entre les régulateurs nationaux. Nous reconnaissons qu'une approche européenne est nécessaire dans un certain nombre de domaines et notamment pour la lutte anti fraude, pour la protection des mineurs, pour le combat contre les opérateurs illégaux et la lutte contre les addictions. Enfin, il faudrait aussi que l'on travaille sur l'intégrité du sport et donc assurer une juste répartition des revenus générés. Ici, j'ai demandé et obtenu la mention d'un droit au pari qui serait une sorte de droit de propriété pour les organisateurs d'événements sportifs, à faire valoir auprès des opérateurs de paris en ligne. Ce droit garantirait des revenus financiers aux prestataires sportifs et éviterait ainsi les risques accrus de corruption ou de fraude en milieu sportif. Voilà une stratégie qui s'inscrit clairement dans l'économie sociale de marché que vous défendez Monsieur le Commissaire.